sem ég flyt ásamt öðru þingmönnum samfylkingarinnar þessi tillaga er efnislega samhljóða tillögu sem við fluttum í lok mars á þessu ári en fékkst ekki rædd hér á alþingi og er í samræmi við ályktun landsfundar samfylkingarinnar frá í mars um bráðaaðgerðir í húsnæðismálum það eru núna tvö ár síðan við í þingflokki samfylkingarinnar lögðum fyrst fram tillögu til þingsályktunar um bráðaaðgerðir í húsnæðismálum það er tímanna tákn og satt að segja sorglegur vitnisburður um aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum að það sé enn að há lista yfir bráðaaðgerðir í húsnæðismálum sem við erum að leggja fram núna aðgerðir sem voru í upphaflegri þingsályktunartillögu haustið tvö þúsund og þrettán og hefur verið vel tekið í af hálfu margra stjórnarliða það er eiginlega alveg óskiljanlegt að svo lítið hafið orðið úr gerðum stjórnarmeirihlutans á kjörtímabilinu í húsnæðismálum en það sé enn ástæða til að leggja fram mál til úrlausnar brýnum húsnæðisvanda tveimur árum eftir að þau koma upphaflega fram og það þrátt fyrir að stjórnarliðar hafi tekið vel í þau í umræðu húsnæðismálin eru í algjöru öngstræti núna nýlegar skýrslur benda til þess að leiga hafi hækkað um meira en fjörutíu prósent á síðustu árum að jafnaði

sögur af því og kannanir staðfesta það að húsnæðiskostnaður fólks á lágum tekjum hefur aukist verulega á meðan er verður ekki vart við neinar raunverulegar framkvæmanlegar tillögur af hálfu stjórnarflokkanna til úrlausnar í þessum efnum en menn halda stöðugt áfram að gefa stórar yfirlýsingar um afnám verðtryggingar eða einhverjar slíkar aðgerðir sem þó engar efndir er hægt að sjá á og ekkert raunverulegt frumkvæði af hálfu ríkisstjórnarinnar á sama tíma og

þessi tillaga er virðulegi forseti í níu liðum ég mun nú fara yfir þá hér stuttlega á eftir en það er mikilvægt að muna að rannsóknir sýna að leigjendur eru líklegri til að vera í fjárhagsvandræðum en aðrir þjóðfélagshópar og börn leigjenda eru líklegri en önnur til að búa við fátækt og skorta efnisleg gæði það er brýn þörf á að byggja upp nýtt félagslegt húsnæðiskerfi sem kemur til móts við fólk sem ræður ekki við markaðskjör á húsnæði og getur í núverandi kerfi hvorki fest sér kaup á húsnæði né leigt það er þannig að þessi hópur býr við allt of háan húsnæðiskostnað sem hlutfall af tekjum og það er mjög brýnt að búa til kerfi sem getur gefið fólki færi á að ná fótfestu á húsnæðismarkaði með einhverjum hætti þannig að fólk geti borið eðlilegan kostnað af húsnæðinu í samræmi við tekjur margt af því sem þarf að gera eru langtímaaðgerðir ég ætla að fara hér yfir þessar bráðaaðgerðir sem hægt er að ráðast í strax og mikilvægt að ráðast í strax í fyrsta lagi leggjum við áherslu á nýtt kerfi húsnæðisbóta sem sameini eldri kerfi vaxtabóta og húsaleigubóta það er mjög mikilvægt til að eðlilegur leigumarkaður fái þrifist að það verði búið til slíkt samræmt kerfi húsnæðisbóta enda fullkomlega óeðlilegt að mismuna fólki í húsnæðisstuðningi eftir því hvaða búsetuform fólk velur sér við teljum mikilvægt þess vegna að taka vel í það fyrsta skref sem ríkisstjórnin hefur nú boðað um aukin framlög til húsaleigubóta og að þær fari ofar upp tekjustigann en nú eru þær eiginlega bara bundnar við fólk á allra lægstu tekjum það er mikilvægt að fólk á meðaltekjum njóti líka húsaleigubóta

stefnu ríkisstjórnarinnar þar sem hún hefur ekki látið skerðingarmörk vaxtabóta fylgja verðlagi þar af leiðandi er það að gerast að fleiri og fleiri í meðaltekjuhópi og efri meðaltekjum eru að detta út úr vaxtabótakerfinu algjörlega að ófyrirsynju húsnæðisstuðningur við fólk á ekki að vera lágtekjustuðningur hann á ekki að vera einungis við þá allra verst settu það er grundvallarþörf að fólk þurfi að koma sér þaki yfir höfuðið og ríkisvaldið á að styðja við húsnæðisöflun og greiða niður húsnæðiskostnað fólks þetta er sérstaklega mikilvægt í landi eins og íslandi þar sem vaxtastig er að jafnaði miklu hærra en í nágrannalöndunum og ríkið verður að leggja af mörkum til að búa það bil ef venjulegt launafólk sé þá sérstaklega lágtekjufólk á að eiga kost á því að greiða af húsnæði á markaðskjörum það felst í því mjög hættuleg stefna sem ríkisstjórnin hefur markað að fjármálaráðherrann hefur markað og framsóknarflokkurinn látið yfir sig ganga að færa vaxtabæturnar upp með þeim hætti sem nú stefnir í þeim hefur alltaf verið ætlað að vera bætur vegna húsnæðisstuðnings til alls þorra landsmanna ekki bara þeirra lakast settu það felst í því mikil stefnubreyting ef ríkisvaldið ætlar ekki að kom að stuðningi við húsnæðisöflun venjulegs fólks virðulegi forseti í árum tölulið þessara tillagna leggjum við til þá breytingu sem við höfum nú satt að segja gefist upp á að bíða eftir að ríkisstjórnin

og þess vegna lagt fram hér samhliða þessari þingsályktunartillögu frumvarp beint frumvarp til laga sem undanþiggi tekjur einstaklinga vegna útleigu einnar íbúðar fjármagnstekjuskatti og tryggja að þær tekjur skerði ekki heldur síðustu tvö árin við lögðum þetta fram í kosningabaráttunni tvö þúsund og þrettán og þá var þessu nú sérstaklega hrósað af nú núverandi hæstvirtum forsætisráðherra þetta sýnir verkleysi ríkisstjórnarinnar og dugleysi hennar í húsnæðismálum að jafnvel svona einföld breyting sem er bara einföld skattalagabreyting verður ekki að veruleika við höfum viljað styðja ríkisstjórnina til góðra verka og höfum þess vegna ekki flutt um þetta sérstakt frumvarp fyrr en nú það er vegna þess að við teljum alveg fullreynt að hún finni hjá sér hvöt til að grípa til aðgerða af þessum toga þetta er mikilvæg bráðaaðgerð getur fjölgað íbúðum strax getur gott aldrað fólk sem býr í stóru húsnæði til að hólfa það niður til útleigu og leigja út frá sér það gæti gripið að hluta til á þeim bráðavanda sem er að etja núna samhliða þarf auðvitað að grípa til ýmissa annarra aðgerða auðvelda fólki að nýta sér airbnb og aðra slíka möguleika til þess að leigja til ferðamanna yfir sumarið til þess að draga úr þörfinni fyrir byggingu á hótelum og þar með líka að hjálpa okkur öllum að takast á við ferðamannakúfinn á sumrin það er ekki gott ef íbúðir sem hafa verið í útleigu og hafa verið til dæmis aðgengilegar námsmönnum hætta að vera til almennrar útleigu sérstaklega yfir vetrarmánuðina við leggjum líka til í þriðja lagi að fjármálaráðherra og félags og húsnæðismálaráðherra leggi fyrir alþingi lagafrumvarp

auka lánshlutfall mögulega sem er mögulegt að veita það var frá árinu nítján hundruð níutíu og níu til tvö þúsund og þrjú við lýði takmarkað kerfi viðbótarlána upp í níutíu prósent fyrir tekjulága einstaklinga og þá sem voru að kaupa íbúð í fyrsta sinn og það gekk mjög vel vanskil af þeim lánum voru minni en af almennum útlánum íbúðalánasjóðs það var síðan sú ranghugmynd að halda að það væri hægt að dreifa þessu til allra og láta alla taka níutíu prósent lán án vandræða sem reyndist óframkvæmanleg en meðan framboð níutíu prósenta lána var bundið við þennan afmarkaða hóp þá reyndist það mjög vel ríkið þarf að leggja af mörkum að þessu leyti við þurfum að hugleiða það með hvaða hætti við viljum greiða niður þessi lán því það eru efnisleg rök fyrir því að vera með vaxtastuðning við tekjulágt fólk og þá sem eru að kaupa íbúð í fyrsta sinn ætla að það fólk fái sig fótað á húsnæðismarkaðnum staðan í dag er sú að leiga lítillar íbúðar hér í reykjavík er næstum því tvöfalt hærri heldur en afborgun af fjörutíu ára verðtryggðu láni vegna kaupa á sömu íbúð þannig að ef ungt fólk fær að koma fætinum á þrepið til sjálfsbjargar þá mun fólk í flestum tilvikum klára sig af því að borga af láninu spurningin er bara hvernig ætlum við að pakka því inn og gera það mögulegt fyrir fólk að komast í að kaupa þetta er þar af leiðandi mikið réttindamál við munum vegna reynslu okkar af þessari ríkisstjórn ekkert sitja auðum höndum í þessum efnum við í samfylkingunni munum eina að því núna á næstu mánuðum að þróa sjálf hugmyndir í svona að kerfi af þessu toga því það held ég að sé fullreynt að bíða eftir frumkvæði

við teljum líka að leggjum til í fjórða lagi að fjármálaráðherra leggi fyrir alþingi á haustþingi frumvarp til laga um bundna húsnæðissparnaðarreikninga sem veiti skattafslátt til kaupa á fyrstu íbúð eða búseturétti gallinn við núverandi kerfi ríkisstjórnarinnar um séreignarsparnaðinn er að í fyrsta lagi á ekkert að blanda séreignarsparnaði við kaup á íbúðum það er bara tvennt ólíkt og mikilvægt óháð öllu öðru að fólk safni í séreignarsparnað

við verðum að hafa kerfi sem er þannig að það hvetji fólk ekki til þess að fara út á vinnumarkaðinn áður en það lýkur námi við viljum jú í orði kveðnu þykist þessi ríkisstjórn vilja stemma stigu við brottfall úr framhaldsskólum það eru sannarlega ekki góð skilaboð til ungs fólks að segja að eina leiðin til að kaupa íbúð sé að fara á vinnumarkaðinn átján ára það mun ekki vinna gegn brottfalli úr framhaldsskólum það skiptir þess vegna máli að styðja við ungt fólk þannig að það muni njóta fyrirgreiðslu og skattafslátta í öðru formi heldur en bara í brýnum þessa séreignarsparnaðarleið í fimmta lagi gerum við ráð fyrir að fjármálaráðherra bjóði ónýttar lóðir ríkisins fram til byggingar minni leiguíbúða þetta hefur verið mikið vandamál að fá ríkið til þess að axla sína ábyrgð á þessum vanda ríkið kemur núna með tillögur um að sveitarfélögin leggi af mörkum til byggingar leiguíbúða leggi lóðir ókeypis en ríkið heimtar toppverð fyrir allar lóðarspildur sem ríkið á og ekki hefur verið byggt á af hverju af hverju er það ekki hlutverk ríkisins að leggja þessar spildur fram endurgjaldslaust það held ég að sé verðugt verkefni fyrir fjármálaráðherra að fara yfir lóðasafn ríkisins að þessu leyti við gerum ráð ári endurmati á byggingarreglugerð og að gerð verð grein fyrir því endurmati sem þegar hefur farið fram til að greiða fyrir byggingu minni og ódýrari íbúða og áætlun um frekari skref í því efni það er mikilvægt að halda áfram að einfalda byggingarreglugerð og gera það mögulegt að nýta til fulls kosti hugvits eða hönnuða til þess að byggja ódýrt til að fólk geti fengið ódýrar fyrstu íbúðir við gerum ráð fyrir breytingu á reglum um það þak sem er gagnvart sveitarfélögunum til kaupa á félagslegum íbúðum og að skuldir sveitarfélaga vegna kaupa á félagslegum íbúðum verði ekki taldar til almennra skulda sveitarfélaga það eru fordæmi fyrir því þegar við heimiluðum sveitarfélögum sem voru skuldsett að ráðast í byggingu hjúkrunarheimila hér er um að ræða lögbundin verkefni sveitarfélaga húsnæðismálin sem mikilvægt er að styðja sveitarfélögin í að taka myndarlega á við gerum síðan ráð fyrir því líka að niðurgreiðsla vaxta verði ekki bundin við íbúðalánasjóð heldur líka mögulega hjá öðrum lántökum eða ef sveitarfélög afla sér fjár sjálf að síðustu að verði gengið frá samkomulagi við sveitarfélögin um veitingu stofnstyrkja þar sem ríkið komið að mörkum og leggi fram stofnstyrki til þess að greiða fyrir byggingu leiguíbúða vísi að þessu má sjá í samþykkt aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar frá því í vor en fjárframlög í fjárlögum eru langt frá því fullnægjandi til að gera það sem þarf í þessu efni